Señor Presidente, quería simplemente decir que la soberanía nacional, que algunos reclaman para la política fiscal, está provocando de manera clara y evidente competencia desleal entre los Estados, competencia desleal entre grandes y pequeñas empresas, paraísos fiscales donde se elude la fiscalidad. Esto es evidente, todo el mundo lo sabe. Y creo que este informe que han hecho los ponentes ―a los que yo quiero felicitar expresamente― constituye, junto al informe Tax, una verdadera hoja de ruta para los próximos cinco años que nos va a servir mucho, porque hay un descontento social muy importante en Europa que reclama una fiscalidad justa.